Deuxièmement, cette question nous renvoie au débat plus large peut être philosophique, d'ailleurs sur le rapport de notre espèce avec le reste du monde du vivant. Nous sommes quand même cette espèce un peu curieuse qui, pour satisfaire les besoins souvent futiles de consommateurs dans le monde et, souvent, de consommateurs européens en vient à commettre des crimes de masse. Nous devons prendre des mesures.